samfylkingarinnar falli við áttum okkur á því að slíkt væri ekki líklegt til vinsælda en það væri brýn þörf á því að losa þjóðina út úr þeirri stjórnarkreppu sem ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingarinnar var komin í þjóðin sat fyrir við framsóknarmenn settum fram fjögur skilyrði í fyrsta lagi kröfðumst við þess að komið yrði á fót stjórnlagaþingi vegna þess að við teljum það einu leiðina til að byggja upp réttlátara og sanngjarnara ísland úr rústum kreppunnar núna er eina tækifærið til að færa valdið til þjóðarinnar og láta hana endurskipuleggja starfshætti alþingis aðeins þannig útrýmum við því ráðherraræði sem viðgengist hefur hér á landi aðeins þannig endurvekjum við traust almennings á alþingi allir foreldrar hafa lent í því að krakki sem fær ekki það sem hann vill leggst á gólfið öskrandi sparkandi og lemjandi í allar áttir það er algerlega útilokað að hægt sé að rökræða við barn í þannig ástandi alveg eins og það virðist til of mikils mælst að fá vitrænar samræður

aftur að virðulegi forseti stöðvi lýðræðislega umræðu í sölum alþingis sú ákvörðun var ekki bara sú furðulegasta ákvörðun sem tekin hefur verið af forseta alþingis í sögu

marks um valdhroka ríkisstjórnarinnar þessu verður að breyta við framsóknarmenn kröfðumst þess í öðru lagi að lagðar yrðu fram efnahagstillögur til að bjarga heimilum og fyrirtækjum landsins í mínum huga er þetta einfalt þetta er bara spurning um að taka ákvörðun viljum við gefa eftir af skuldum heimilanna og atvinnulífsins eða viljum við missa fólk og fyrirtæki í gjaldþrot þetta er spurning sem verður að svara áður en gengið er til kosninga greiðsluaðlögun og frestun gjaldþrots eru aðgerðir sem eru allra góðra gjalda verðar en þær leysa fólk ekki úr skuldasnörunni er ekki miklu hagkvæmara fyrir þjóðfélagið að fólkið haldi vinnunni að fólk haldi heimilum sínum þannig að það geti haldið áfram að greiða niður skuldir sínar tuttugu prósent leiðréttingin er

muni setja íbúðalánasjóð á hausinn það liggur fyrir að íbúðalánasjóður mun aldrei fá innheimtar kröfur sem hann á útistandandi auk þess sem búið er að afskrifa stóran hluta þeirra við framsóknarmenn munum að sjálfsögðu standa áfram vörð um íbúðalánasjóð í þriðja lagi kröfðumst við framsóknarmenn þess að þjóðin gengi til kosninga þann tuttugasta og fimmta apríl næstkomandi þjóðin stendur nú frammi fyrir þeirri stóru ákvörðun um það hverjir séu best til þess fallnir að leiða þjóðina úr þeim efnahagsvandræðum sem hún glímir við í mínum huga er miðjustjórn undir leiðsögn framsóknarflokksins best til þess fallin það er brýn þörf á því að í ríkisstjórn verði stjórnmálaflokkur sem þorir að taka erfiðar ákvarðanir eins og við framsóknarmenn höfum sýnt og sannað að við erum reiðubúnir að gera þegar við ákváðum að verja minnihlutastjórnina falli var það ekki síst í ljósi þess að við töldum nauðsynlegt að gefa sjálfstæðisflokknum frí þjóðin þarf nauðsynlega á því að halda og sjálfstæðisflokkurinn þarf þess einnig ég vil að hér verði mynduð félagshyggjustjórn án aðkomu sjálfstæðismanna það verður með einum eða öðrum hætti að vinda ofan af þeirri frjálshyggju sem tröllriðið hefur samfélaginu með tilheyrandi ofurlaunum skattaskjólum og sjálfhverfum útrásarvíkingum fyrir þá sem eru efins um fullyrðingar mínar vil ég benda á það að við framsóknarmenn getum nú þegar myndað þriggja manna meiri hluta með sjálfstæðisflokknum og frestað kosningum það ætlum við ekki að gera og það munum við ekki gera ég vil taka þátt í því að byggja upp réttlátt og sanngjarnt þjóðfélag ég vil að í þannig þjóðfélagi fái allir notið jafnréttis í víðasta skilningi þess orðs ég vil að börnin okkar fái öll notið menntunar og heilbrigðisþjónustu óháð efnahag stöðu og búsetu foreldra þeirra ég vil líka að við tökum mið af hagsmunum hvers landshluta fyrir sig í stað þess að keyra eina stefnu yfir allt þjóðfélagið hagsmunir hvers landshluta eru mismunandi og við eigum að vinna út frá styrkleika hvers svæðis í stað þess að einn landshluti rísi á kostnað annars góðir